Señor Presidente, señor Comisario, la exención a las normas de origen parte de un gravísimo error de cálculo que ha hecho la Comisión sobre su impacto, no solo en el sector atunero comunitario, que es muy serio, sino en la propia zona del Pacífico ―a la que se pretende ayudar―, cuando los beneficiarios reales son casi exclusivamente las voraces flotas de China y el Sudeste Asiático y su industria de transformación. La DG Comercio ha establecido esta exención basándose en que Papúa Nueva Guinea no tiene capacidad pesquera para explotar sus recursos. Sin embargo, según los datos más recientes de la Western and Central Pacific Fisheries Commission, hay 41 cerqueros con pabellón de Papúa Nueva Guinea operando en la zona, con un total de capturas que en el año 2009 se elevó a casi medio millón de toneladas y, de ellas, más de 75

No es cierto, por tanto, como dicen ustedes, que para desarrollar el sector pesquero de Papúa Nueva Guinea fuera necesario dar entrada libre a otras flotas. En ningún caso la Unión Europea puede falsear sus compromisos con el desarrollo sostenible. No obstante, estamos viendo como, al amparo de esta exención y a fin de dar entrada a los inversores asiáticos, Papúa Nueva guinea ha enmendado su legislación para que no sea posible presentar denuncias por daños medioambientales y ha puesto en marcha una normativa de inversiones que permite contratar a trabajadores locales y a mano de obra barata procedente de Asia con las peores garantías laborales que quepa imaginar. Si a ello añadimos que Papúa Nueva Guinea lidera ―en la organización regional de pesca que he citado antes― una negativa rotunda a cualquier norma internacional de gestión y control de la pesca el resultado es que, mientra que la DG Asuntos Marítimos y Pesca pone toda la carne en el asador para luchar contra la pesca ilegal, otros le abren las puertas.